forseti ég kem aðallega hingað upp til að minna á það að þann tuttugasta og áttunda september tvö þúsund og tíu ályktuðum við á alþingi allir sextíu og þrír kjörnir fulltrúar hér allir alþingismenn að þrjár rannsóknir og úttektir ættu að fara fram á vegum alþingis þetta er lykilatriði á vegum alþingis fyrst í þeirri upptalningu var með leyfi forseta sjálfstæð og óháð rannsókn á starfsemi lífeyrissjóða á íslandi frá setningu laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö og síðar og í kjölfar þess farið fram heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi lífeyrissjóðanna þetta höfum við ekki gert það var ákveðið að bíða með þessa rannsókn og mér finnst það reyndar ekki góð ákvörðun vegna þess að þegar alþingi hefur ályktað eitthvað þá á alþingi að gera það það á ekki að leyfa rannsóknarefninu sjálfu að rannsaka sig eða ráða einhverja menn í það og sníða sér stakk eftir þeim vexti sem þeim hentar ég krefst þess að þessi rannsókn fari fram þetta er eitthvað sem við höfum ákveðið að gera og við eigum að standa við það ég kalla líka eftir því að það fari fram stjórnsýsluúttekt á fjármálaeftirlitinu og seðlabanka en í sömu þingsályktun var ákveðið að gera það ég álit ekki til þess að það sé byrjað á því hver er munurinn á rannsókn sem alþingi lætur gera og menn úti í bæ munurinn er sá að við getum ákveðið hvað við viljum rannsaka og þessi rannsókn sem alþingi lagði upp með að yrði gerð er mun breiðari en

í samanburði við þær heimildir sem þessi rannsóknarnefnd lífeyrissjóðanna hafði hún hafði engar heimildir til að krefja menn um gögn eða svör en í lögum um rannsóknarnefndir alþingis stendur hreinlega í sjöundu greinar með leyfi forseta sérhverjum jafnt einstaklingum stofnunum eða lögaðilum er skylt að verða við kröfu rannsóknarnefndarinnar um að láta í té gögn sem hún fer fram á með gögnum er meðal annars átt við skýrslur skrár minnisblöð bókanir samninga álit sérfræðinga og önnur gögn sem nefndin óskar eftir í þágu rannsóknarinnar hvort sem þau eru prentuð eða í rafrænu formi svo heldur þetta áfram þannig að þetta er alvörunefnd sem hefur alvöruheimildir til rannsókna en það hafði þessi nefnd eins ágæt og hún var sem lífeyrissjóðirnir réðu sjálfir til að rannsaka sig hún hafði ekki þessar heimildir og hennar verkefni var mun þrengra því kalla ég eftir þessari rannsókn og alþingi framfylgi eigin ályktunum